Mulțumesc, în țări cu democrații solide sistemul de vot uninominal mixt funcționează. Dar, în Moldova, unde 5 sunt foarte bogați și restul populației este săracă, chiar foarte săracă, în baza acestui sistem cei bogați își vor cumpăra țara și parlamentul sau parlamentul și țara. La asta se adaugă propaganda zilnică și dezincriminarea și dezinformarea propagandei făcute de propaganda rusă și, de asemenea, de presa care aparține oligarhului Plahotniuc, ceea ce duce la dezinformarea și manipularea electoratului sau a multora dintre alegători.

Din 2014 se călătorește fără vize, am construit străzi, școli, grădinițe, am finanțat și finanțăm în continuare sistemul de administrație publică, reformarea administrației și multe alte domenii și suntem fericiți să o facem în continuare. Finanțarea trebuie, însă, condiționată de reforme reale pentru că asta vrea și populația, vrea să continue și vrem și noi să continue reformele în sensul de independența justiției, lupta împotriva corupției, dar în mod real, nu pe vorbe, ci pe fapte, independența procurorului general, combaterea spălării banilor sau, până la urmă, aflarea și recuperarea acelui miliard furat.